Örömömre szolgál, hogy a legalapvetőbb európai emberi jogi dokumentumhoz való csatlakozással az Unió újabb lépést tesz egy valóban egységes Európa kialakítása felé és megerősíti hitelét a harmadik országokban létező emberi jogi problémákkal szembeni fellépés során. Ám ne felejtsük el, hogy az emberi jogok védelme terén az Európa Tanács sok tekintetben az Unió előtt jár. Éppen ezért kérem a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az Európa Tanács egyéb egyezményeihez történő csatlakozás lehetőségét, készítsen leltárt azokról az ET keretében kötött nemzetközi szerződésekről, melyekhez csatlakozva tovább fokozhatjuk az uniós jog emberi jogi szabályozásának minőségét. Meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy Európa valóban a szabadság, a biztonság és a jog térsége lehessen, az Európa Tanáccsal való együttműködésre és annak meglévő emberi jogi vívmányai átvételére is szükség van. E vívmányok közül kiemelt figyelmet kell szentelnünk a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartájának, és a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezménynek, melyek az európai szellemiség, a sokféleség tiszteletben tartása és az Alapjogi Chartában megfogalmazott jogok jegyében lefektetik az őshonos nemzeti kisebbségek problémáira adandó válaszok minimumkövetelményeit.